Ich darf gleich bei Ihnen anschließen.

Es geht nicht darum, einfach Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, sondern jene Leute, die den Unternehmergeist, den Unternehmerwillen in sich tragen, zu unterstützen, ihnen alle Möglichkeiten zu geben. Wir haben im Rahmen des Europäischen Struktur und Investitionsfonds sehr viele Möglichkeiten dazu, d. h. beste Informationen bei der Firmengründung, bei der Unternehmensgründung, bei der Vernetzung, beim Zugang zu Fördermitteln, beim Zugang wie Sie selber angesprochen haben zu neuen Märkten. Wichtig sollte bei all den Betrachtungen sein Es geht nicht um die Zahl der Neugründungen, es geht um die Zahl jener Unternehmen, die die ersten fünf Jahre überleben und sich am Markt etablieren können, um dann und das ist in Zeiten mit einer hohen Arbeitslosigkeit und ganz besonders in Zeiten einer hohen Jugendarbeitslosigkeit sehr wesentlich die Möglichkeit zu haben bzw. die Voraussetzungen geschaffen haben, selbst zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und junge Leute einzustellen. Auch hierzu brauchen wir Förderungen, damit es den Unternehmen erleichtert wird, der Jugend diese Möglichkeiten zu bieten.